Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, personne ne l'a encore évoqué mais je crois que quelque chose d'important s'est passé dimanche, puisque la Banque mondiale a remis son rapport en annonçant que, d'ici 2060, le réchauffement climatique serait de plus quatre degrés.

Cela veut dire qu'il va falloir prendre des mesures très strictes, pas simplement de réduction, mais véritablement de division par deux ou par trois de nos émissions. Ce qui veut dire très concrètement qu'aujourd'hui, face à cet enjeu qui est planétaire et européen, nous serons obligés de ne pas aller chercher toutes les énergies disponibles si nous ne voulons pas faire exploser ce réchauffement climatique. Je le dis parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que le méthane a un effet trente fois supérieur à celui du CO2 sur le réchauffement climatique, et que pour le gaz de schiste, entre quatre et huit pourcents du méthane s'échappent dans la nature depuis le puits jusqu'aux canalisations.

Il n'y avait aucun bassin pour la rétention de l'eau.